Pani przewodnicząca! Za tydzień szczyt Unia Rosja.

Dziś chcemy wreszcie czuć się bezpieczni w strukturach Europy wolnych narodów, ale tym bardziej nie wolno nam nie widzieć, że Rosja próbuje odbudowywać swoje imperium i nigdy nie pogodziła się z jego utratą. Dlatego zaatakowała Gruzję, dokonuje faktycznego Anschlussu Osetii Południowej i Abchazji, wygraża Ukrainie, wtrąca się do tarczy antyrakietowej w Polsce czy w Czechach, używa szantażu energetycznego. Dlatego jest czymś symbolicznym i złowrogim zarazem, że tuż przed szczytem Unia Rosja kraj sprawujący prezydencję w Unii Europejskiej i gospodarz szczytu Szwecja wycofuje swoje ekologiczne weto wobec projektu Nord Stream, który nie ma żadnego sensu ekonomicznego i którego jedynym celem jest przekreślenie w praktyce zasady solidarności energetycznej, która miała być jedną z naczelnych zasad i idei traktatu lizbońskiego. W ślad za popularnym w moim kraju zwrotem wzywam kraje starej Unii nie idźcie tą drogą!